Spoštovani predsedujoči, hvala za dano besedo. V nadaljevanju bi rad zastavil vprašanje ministru za finance, ki je danes odsoten. Predlagam, da mi minister za finance pisno odgovori na zastavljeno vprašanje. In sicer, ministra za finance bi rad vprašal, kakšna bo trošarinska politika sedanje vlade v prihodnosti na področju naftnih derivatov. Sam osebno sem mnenja, da je trošarinska politika, ki jo je izvajala prejšnja vlada, neustrezna. Dejstvo je, da je cena litra nafte v Avstriji bistveno cenejša kot v Sloveniji. Avstrija ima, bi rekel, odprti trg oblikovanja cen. In po današnjih informacijah in podatkih je najcenejši liter nafte danes v Avstriji ena cela osemnajst evra. V Sloveniji danes ta cena je bistveno višja, približno dvajset centru po litru. Na drugi strani pa enako velja tudi za kurilno olje, da je cena v Celovcu za za tisoč litrov kurilnega olja približno dvesto evrov ugodnejša, kot če se kurilno olje kupi v Ljubljani, Murski Soboti, Škofji Loki, Kranji Kranju ali Mariboru. Zaradi tega zastavljam vprašanje ministru, ali se mu zdi takšna trošarinska politika ustrezna ali ne. Jaz sem prepričan, da z načinom trošarinske politike, ki je izvajala prejšnja vlada, Slovenija, bi rekel, izgublja na konkurenčnosti, izgublja slovensko gospodarstvo. Na drugi strani pa bi rekel, tudi izgubljajo državljanke in državljani Republike Slovenije, ki imajo bistveno višje stroške kot na primer državljanke in državljani republike v sosednji Avstriji. Jaz sem mnenja tudi, da trošarinska politika ni ustrezna in tudi ni ustrezno oblikovanje cen naftnih derivatov. Vemo, da tako v prejšnji vladi kot še v predprejšnji vladi se je ogromno pribitkov dalo na oblikovanje cen, tako bencina kot nafte kot kurilnega olja. Zanima me, kakšno politiko trošarinsko na področju naftnih derivatov bo oblikovala, bi rekel, sedanja vlada oziroma kakšno bo mnenje do tega problema, ki sem ga navedel s strani ministra za finance. Hvala.